Aus dem Grunde möchte ich den beiden Berichterstattern danken, dass sie das so vorgetragen haben, was sie vorgetragen haben. Hier müssen wir stärker werden mit mehr Mehrheitsentscheidungen, mehr Führung. Wir müssen die Koalition der Willigen nutzen, um auf die Art und Weise zu schnelleren Entscheidungen zu kommen, um ein Faktor zu werden. Und wir müssen das, was wir mit der Verteidigungsunion im letzten Dezember zuwege gebracht haben, schneller mit Mitteln ausfüllen, wo die Mitgliedstaaten noch zu zurückhaltend sind.

Aber das Tempo ist zu langsam, weil 230 Mrd. Euro in Europa ausgegeben werden für Verteidigung mit einem zu geringen Ergebnis.